În ultimii ani, Bangladeshul a avut o creștere economică importantă, bazată foarte mult pe exporturi și investiții străine. Totuși, țara se confruntă cu o situație dificilă, întrucât, în prezent, aproape jumătate din locuitorii săi trăiesc sub limita sărăciei.

Cred că autoritățile ar trebui să se preocupe cel mai mult de începerea unui dialog cu opoziția, pentru a găsi o soluție la actuala criză. Pe de altă parte, încurajarea protestelor de către reprezentanții Partidului Naționalist și aliații săi nu face decât să agraveze această situație, iar de pe urma situației vor avea cel mai mult de suferit cetățenii de rând din Bangladesh.